Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je ne peux que me féliciter de l'occasion qui nous est donnée cet après midi de nous pencher sur le contrôle des exportations d'armements. La haute représentante, Mme Ashton, n'étant pas en mesure d'être présente à cette session, elle a demandé à la Présidence de la remplacer pour ce débat et je tenterai dès lors de répondre à un certain nombre de questions qui nous sont parvenues sur le sujet. Comme vous le savez, depuis de nombreuses années l'Union européenne joue un rôle de premier plan dans le contrôle des exportations d'armes, aux niveaux tant régional qu'international, et l'objectif poursuivi est clair nous voulons empêcher les exportations de technologies militaires susceptibles d'être utilisées à des fins non souhaitées telles que la répression interne ou l'agression internationale. Il y a plus de dix ans, le Conseil a adopté un code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportations d'armements qui fixait une série de critères pour l'exportation d'armes conventionnelles. Ce code a été remplacé en 2008 par une position commune qui introduit un certain nombre d'éléments nouveaux, ce qui fait que l'Union européenne possède aujourd'hui le régime international de contrôle des exportations d'armements le plus complet au monde. Les dispositions juridiquement contraignantes de la position commune contribuent à garantir que les États membres procèdent à leurs exportations d'armements de manière responsable et transparente. La position commune a pour objet de coordonner efficacement les politiques nationales en matière de contrôle des exportations d'armements au moyen, notamment, d'un mécanisme d'information et de consultation pour les refus. Et selon ce mécanisme, lorsqu'un État membre envisage d'accorder une autorisation d'exportation pour une transaction identique à une transaction qui a été refusée précédemment par un autre État membre, il doit consulter ce dernier et informer l'ensemble des États membres de sa décision finale. En d'autres termes, l'État membre qui accorde une autorisation pour une transaction ayant été refusée par un autre État membre doit justifier sa décision devant tous les États membres. Donc, pour répondre aux questions concernant les consultations, la situation est claire la position commune prévoit une consultation systématique uniquement, évidemment, dans les cas où une transaction identique a précédemment fait l'objet d'un refus d'autorisation. En général, les délégations des États membres au sein des structures compétentes du Conseil procèdent d'ailleurs de manière fréquente et régulière à des échanges d'informations sur le contrôle des armements et en particulier sur les destinations dites sensibles. Les États membres demandent souvent l'avis d'autres membres du Conseil sur toute destination susceptible d'être source de préoccupations ou au sujet de laquelle il y aurait des doutes. Cet échange d'informations régulier constitue un élément central de la politique de l'Union européenne en matière de contrôle des exportations d'armements. Au cours de l'année 2009, les consultations entre États membres ont porté, à titre d'information, sur un total de 14 pays tiers de destination. Les États membres ont alors communiqué des éléments qui les avaient conduits à décider soit d'accorder soit de refuser les autorisations d'exportation vers ces destinations. Voilà, Monsieur le Président, la manière dont nous procédons en matière d'information, en matière de contrôle et en matière d'interactivité entre les pays membres pour visualiser la manière dont nous autorisons les exportations d'armes. Je me ferai un plaisir d'aborder dans une réplique tout autre point qu'il vous plaira de soulever au cours de la discussion de cet après midi.